To pa res. Bom, ja, pa da se opravičim, to se tako moramo po telefonu se zmeniti. Pa opravičila se bom za en dan, ker sem imela ... Čisto sem imela, včeraj bi ji lahko omenila, ne, ko me je klicala, pa sem pozabila, čeprav na pamet vem, kdaj ima kdo rojstni dan. Pride tako. Sedemnajstega. Danes je pa? Devetnajsti? Očitno dva dni. Ja, imamo vse druge stvari malo bolj ... Veš, kaj bi? Danes bi si neki plan naredila, kaj bo kdo kaj danes delal, tako da imava to. Jaz bi bila za to, da ... Jaz, ko sem zjutraj prala, pa koliko bo suho, bom zlikala, tebe bi pa prosila, da boš kaj drugega vmes lahko naredil. Če bi mi dal tale luster iz kuhinje ven, da ga umijem, ko se že, ker je kuhinja pa se maščoba nabere, če boš mi tole dal dol. To bi te prosila. Potem, da ne boš pozabil tisto meso razsekati, to tudi. Drugo pa tako nič, edino, če bo malo, če ne bo pršilo, bi jaz za par minut malo šla ven, da bi tole špinačo, korenine ven potegnila. mogla, ker nisem nič na vrtu kaj naredila. Ne, saj drugega ni, zaradi tega samo špinača, ker to, kar pa je pokrito, pa sem sejala za repincelj. To ne, to kaj vse to pokrito, to ne smem, samo špinačo se treba. Potem tisto hišico treba malo, jabolk mi ne stran vreči, prosim. Saj malo smo vsi trije bili nerodni, da nismo študirali, ko je še bilo odprto, da rabi ene take delavne čevlje pa malo bolj tople, ne. Saj to je hudir, ne. Saj, zdaj, ko si o tem omenil, sem videla, da so Pikapolonico odprli, tistole otroško v Intersparu tam, so odprli. Za otroke, ja. Samo za otroke. V glavnem, to imamo zdaj, morava imeti, načeloma za to obutev. To sva se nekako pogovorila, kako, kaj. Jaz bom še imela do naslednjega tedna malo čistilno akcijo. Pa da drevešček pripravimo, bova naredila točno na petindvajsetega, ne? Oziroma štiriindvajsetega zvečer, ja, tako da petindvajsetega na božič. Ko je bilo lani. Rada bi, da bi še mami naslednji teden na grob nesla, kaj sem kupila ta venček, da bo na drugega tako šel gor, ker ima ravno rojstni dan, ne. Tako da bi to malo si skombinirala. Tako ali samo da daš, ker prižgale se ne bojo, ne. Ja, naj bo zaradi tega, ker je marmor, da se ne kaj zgodi, veš. Ja, mogoče bi še kak okrasek zraven dala, ko bova pogledala, ko bomo šli na podstrešje, da malo ... Ja, to so samo pentlje pa neke . Glavno, važno je, da je venček narejen, ne, to samo ne moreš narediti, okrasiš pa lahko samo, ne. To ... To sva kar pustili, ja, potem pa samo ti gor obesiš tako, kot smo lani imeli, ne. No, pa sliko morava te stran dati tam. Ja. To. Edino, če bi onega Božička dala gor. Tistega rdečega, ke tudi smo ga lani dali. Se ne spomni, mama tudi. Kot pleže, kot tako kot da pleza. Da ga gor dava. To je tako, tako da vsi povsod malo imamo okrašeno, tako nimamo nekega kiča. Tisto je ... Veš, da zdaj, ni plastika, prav tako je ... Ja, s tega. Tako da to lahko se počasi pripravljava. To boš tako ti preko imel. Jaz pa bom preko imela hišo, da še tako sčistim malo, da bo tako, kot je navada, s petindvajsetega . to ... Razen če ga samo obesiš tu, skoz pri kopalnici dol. Bova kar notri. To se boš ti ... Mislim, da je gori na podstrešju to vse. Kje pa je, pa ne vem. Ker na tistih škatlah so okraski napisani gor, ker imava ... Meter? Malo manj kot meter, tako nekako. Koliko je to? Osemdeset? Tu nekaj, večji ni, ni tisti največji, velik. Sicer meni bi lepše bilo, da bi na oni nizki bor, dala tiste lučke, da bi malo svetilo. Bova tam odprla, bo vseeno prehladno? V tem bunkerju. V kleti, no. Ali bo prehladno? Saj umaknem. Pa lepo bi bilo zvečer, da nekaj. Super je. Tako, to bi mi lepo bilo, tako kot imajo sosedi, ne. Da malo zvečer, da se nekaj pač vidiš, da je malo okrašeno. Tudi zunaj, ne samo notri, ne. Tako da. To je neka naloga, ki jo imaš za narediti. To bosta makar z Aljažem naredila. Lahko z Aljažem naredita. Tako da. Ne vem, če bi kaj. Veš, kaj sem še tudi mislila, če bi zdaj kaj Plohle poklicala. Nismo zdaj nič slišali, videli. Tako da. Ja, oni. Ja. veš da, to ona prva ve. Anita, tako prva ve to. Dosti je zdaj tega, če samo pogledaš, koliko je teh noter v večeru. Pa tako da ... Pa samo stari, stari, pljučnica pa to, covidi. Še hvala bogu, da mi nismo kaj dobili. To bomo videli. Bo videl, ja. Lahko, da je, lahko, da ni, včeraj me je poklical. Ja, je rekel, da ga nekaj kuha. Tako da, ne veš, ja. Bi zdaj moral paziti, da ne bi komu dal, če bi slučajno bil covid. on je on je sploh v tem tako noter. Ja. Bomo videli, kako bo to, ja. Glavno je, da se še mi držimo tako. Upajmo, da ne bo. Tem pa tako še moram v ponedeljek klicati gor na pljučnega na Pohorje, je rekla, da takrat lahko kličem. Ja, tako da je rekla, da lahko pokličem. Da med vikendi nimajo radi, kar je čisto logično, kar so dežurni. Če se pa karkoli zgodi, zate bojo pa poklicali. Bomo videli. To je zdaj en teden cel, ne? Ja. A je tako? Ni? V soboto so ga že na UKC peljali, v nedeljo pa na pljučnega. Na pljučnem. Ja saj, saj sem rekla, da vem, ker so me že pripravili na to. Pa me klicali z UKC-ja, da naj se pripravim. Zdaj trenutno je stabilno. lahko pa tudi niha, ne. Da se lahko poslabša tudi, tako da. Bomo videli. Malo sem zdaj pomirjena, ko je rekla, da je stabilen. Ja. Bomo videli. Prvo mi je pač sploh bila panika pa tisto, ni ti vseeno, ko izveš kar naenkrat, je kar velik šok, ne. Pol se pa počasi začneš pripravljati, tako da. Bomo videli, no, kaj se bo iz tega zgodilo. Ampak to ne moreš verjeti, v petek ga vidiš, se pogovarjaš z njim, ti maha, vse vse okej, v soboto v bolnico na UKC, v nedeljo pa na pljučnem. Kako je to kar naenkrat. Se to zgodi. Tako da je danes, ko sem eno srečala, veš, tisto blontno Romano, ko ima male otroke, ne? Ko pazi jih več. Vprašala, kako si, sem rekla: "Sem zdrava pa to." Je rekla: "Mi smo že vsi preboleli." Sem rekla: "Kaj ..." Ona, ja. Da je imela mogoče od otrok ali pa kaj, saj ne veš, ne, če male pazi, starši morajo v službo iti. Ja. Ne. Nič? Jezus. Moramo zdaj tote malo poklicati te, ja. Ja. Ja, vse je bilo polno, vse. No, no, dobro je. Kaj pa za harmoniko? Si mu ... Nič? Drugič? Te ko so dopusti? Ja, seveda. Iskati nekoga. Za Maribor . Da če ... če je pripravljen, da bi igral. Kar on je le uči, ne. Da več tudi ne bo mlad, ne. A tam ima ona starše? Nisem vedela. Ja, seveda. Je seveda, ker je odsoten. Ja, seveda, otroci rabijo očeta. Učenja. Ja, seveda, pozimi sploh. Nikoli ne veš, kje kakšna nesreča, tragedija, ja. Pa še imate koga zraven, da bi, če na primer on ne bi bil za to, da pride? Ker Čili nima ravno namen, da bi prišel sem, ne? Pa koga drugega mlajšega ni? Nekaj pametnega. Ja pa tudi te druge, ko so v orkestrih v Ljubljani? Ko so Štajerci, nimajo namena ... So si že tam ustvarili? Ja. Koliko se te on vozi, če bi sem prišel? Ena ura gre, ne? Ja. Ja, za avtocesto. No, zdaj pa misli od tam v Ljubljano. Kjerkoli, ne, od teh. To je to, ja. Ja. Tem pa se ... Ki bojo hitrejši, ne?